þremur mínútum tekst mér sennilega ekki að gera neina alvarlega úttekt á þessari umræðu annað en að segja að hún hefur verið málefnaleg hún hefur snúist um stöðu heilbrigðismála í ljósi ástandsins vegna kreppunnar sem veldur því að við þurfum að grípa til niðurskurðar á þessu mikilvæga sviði sem heilbrigðismálin eru ég minni líka á það að þrátt fyrir allt hefur alþingi með afgreiðslu fjárlaga í desember ákveðið að leggja til heilbrigðismálanna tæpa hundrað tuttugu milljarða þrátt fyrir allt erum við ekki nema þrjú hundruð þúsund manns svo þetta er sæmilega vel í lagt ég hef ekki trú á öðru en að niðurskurður þó að hann verði erfiður ætti samt að vera framkvæmanlegur undir svona kringumstæðum ég sat fund heilbrigðisnefndar í morgun þar sem við fengum í heimsókn fulltrúa landspítala háskólasjúkrahúss og og laga til í rekstrinum með ýmsum hætti sem ég hef ekki tíma til að rekja en tel aðdáunarvert og þakkarvert hvernig á málum hafi verið tekið þar ég held að jafnframt þurfi yfir aðra að ganga slíkur niðurskurður sem þar er fyrirhugaður vegna þess að eins og hér var getið um fyrr í umræðunni er ekki gott ef einhver tekur til heima hjá sér en aðrir ekki ég hjó eftir því að háttvirtur þingmaður valgerður sverrisdóttir væri kannski ekki alveg sammála mér um það að þetta væri ekki flokkspólitískt viðfangsefni auðvitað greinir okkur vissulega á um margt í framkvæmd og starfsemi heilbrigðisþjónustunnar að því er varðar gjöld og einkarekstur og einkavæðingu og samstarf spítala og stofnana og svo framvegis en þegar ég tala um að þetta sé ekki flokkspólitík eða ég held að ég geti súmmerað þessa umræðu upp með því að segja og þau sem hér hafa talað eru öll á einu máli um það að við þurfum að varðveita og standa vörð um grunnþjónustu heilbrigðiskerfisins og gefa ekkert eftir í þeim efnum ég skil það svo þó að það sé ágreiningur